Spoštovani predsednik, državna sekretarka, spoštovane poslanke in poslanci! Novela Zakona o dohodnini, ki je danes pred nami, prinaša tri ključne rešitve znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih za dva odstotka, zvišanje mej dohodninskih razredov za dva tisoč evrov in pa povišanje splošne dohodninske olajšave na tri tisoč petsto evrov. Delavec s povprečno plačo bi v vseh teh ukrepih na mesec prejel okoli petinštirideset evrov več, kar bi na letni ravni zanj pomenilo okoli petsto štirideset evrov več dohodka. Na področju davčne obremenitve dela je Slovenija med državami z nadpovprečno visokim odstotkom dajatev, medtem ko v povprečju OECD znaša šestintrideset odstotkov, je breme dajatev na delo v Sloveniji dvainštirideset cela sedem odstotkov. Raziskava Agencije Spirit iz leta dva tisoč šestnajst kaže, da tudi investitorji med največjimi ovirami za investiranje v Slovenijo vidijo prav obremenitev dela z davki in prispevki ter stroške dela. Anketa o poslovanju, izvedena med nemškimi podjetji v Sloveniji v letu dva tisoč petnajst, pa kaže, da anketiranci med največjimi težavami za konkurenčnost in privlačnosti za naložbe vidijo davčne stopnje na dohodke iz dela ter od vlade kot najbolj nujen ukrep pričakuje njihovo znižanje. Zakon torej prinaša davčno razbremenitev dela, ki jo skoraj vse parlamentarne stranke obljubljamo že od časov pred in po volitvah. Razlika je le v tem, da smo nekateri predlog zakona tudi pripravili in vložili, koalicijske stranke pa so ostale le pri besedah. Ocena celotnega proračunskega izpada, ki bi ga prinesel ta zakon, je okoli tristo dvajset milijonov evrov. Koalicija pri iskanju izgovorov za zavrnitev predloga zatrjuje, da v proračunu za izpad prihodkov iz dohodnine ne moremo zagotoviti sredstev. Nihče pa se ne sprašuje, kako zagotoviti sredstva, ko vlada povečuje izdatke za nekaj sto milijonov evrov, ko stotine milijonov vlagamo v projekte, kot je na primer TEŠšest, nihče se o tem ni spraševal v letih od dva tisoč šestnajst do dva tisoč devetnajst, ko je prejšnja vlada predvidela povečanje proračunskih odhodkov za skoraj sedemsto milijonov evrov. O tem se sprašujemo samo takrat, ko je na mizi davčna razbremenitev. Po tem predlogu zakona bi se pri povprečni mesečni plači država na zaposlenega odpovedala petinštirideset evrom davka. To je po mnenju vlade velik problem in fiskalno popolnoma nevzdržno, ni pa vlada videla problema v tem, da se pri povečanju minimalne plače, za šestdeset evrov obremenitev delodajalca poveča za več kot sto deset evrov. V Novi Sloveniji se zavzemamo za povečanje vseh plač. Prišel je čas, da se plača vseh zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju končno enkrat povečajo na račun države z davčno razbremenitvijo. Krščanski demokrati verjamemo, da je posameznik pri ravnanju s finančnimi sredstvi veliko bolj odgovoren in racionalen kot država, zato naj se na državo preko davkov prenese le omejen obseg sredstev, ki so nujno potrebna za delovanje njenih sistemov. Le politika, ki ne zaupa svojim državljanov namreč od njih zahteva plačevanje previsokih davkov, da bi namesto njih s temi sredstvi upravljala. Ker predlog zakona zmanjšuje davčno breme in prinaša višje plače za vse, ga bomo seveda podprli.